Die Pandemie sollte uns gelehrt haben, dass die Menschheit zusammenhalten muss, und die Bürgerinnen und Bürger der Türkei sind genauso sehr zu schätzen wie alle Menschen auf dieser Welt. Aber die Führung der Türkei, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern abgelehnt wird, vielleicht von der Mehrheit, die macht vieles falsch. Von Nordafrika bis nach Wien Favoriten, in die Bundeshauptstadt meiner Heimat Österreich, wird destabilisiert, werden Nadelstiche gesetzt, wird eskaliert, statt zu deeskalieren, wie es spätestens die Phase der Pandemie uns alle lehren sollte. Das Waffenembargo gegenüber Libyen wird umgangen, gegenüber NATO Partnern wird im Mittelmeer böses Blut verbreitet, und in Wien Favoriten, mutmaßlich mit Unterstützung der türkischen Führung, werden Ausschreitungen in die Straßen getragen mitten in Europa. Daher muss Schluss sein mit dem Beitrittskandidatenstatus. Daher muss Schluss sein mit Vorbeitrittshilfen, weil die türkische Führung seit langer Zeit signalisiert, dass sie nicht europareif ist.